þar um gilda af ýmsum ástæðum en lögin gera ráð fyrir því að uppfylli einstaklingar ekki skilyrði að mati útlendingastofnunar eða ríkislögreglustjóra sé þeim unnt að sækja um undanþágu til allsherjarnefndar alþingis sem hefur tekið með jákvæðum hætti um umsóknir þrjátíu og fimm einstaklinga sem hafa óskað eftir því að gerast íslenskir ríkisborgarar

svör frá nefndinni vegna þess að þeir tengjast mjög sterkum fjölskylduböndum við landið ellegar uppfylla ekki lagatæknileg skilyrði til ríkisborgararéttar vegna umferðarlagabrota á borð við hraðasektir eða öxulþungabrot allsherjarnefnd leggur því til að umræddir einstaklingar þrjátíu og fimm talsins